Desde mi punto de vista, la presentación del plan de acción debería haber tenido mayor recorrido parlamentario dando así a los diputados la oportunidad de debatir y, sobre todo, de enmendar las propuestas en él contenidas. Veamos algunos ejemplos la lucha contra la radicalización, el seguimiento de la financiación del terrorismo y la posibilidad de crear un programa TFTP europeo, la coordinación del SitCen, Europol y Eurojust en el ámbito de la lucha contra el terror y el crimen organizado, la lucha contra la utilización de Internet para fines terroristas, la modificación del Reglamento Frontex, la viabilidad de la creación de un sistema europeo de guardias de frontera. Lo que acabo de decir y mucho más que se ha dicho. Se trata de cuestiones tan importantes que merecerían haber sido objeto de otro formato parlamentario. Por otra parte, llama la atención que, en relación con la protección de las víctimas de delitos, el plan proponga una única acción la creación de un instrumento global para la protección de las víctimas en las que se entenderán incluidas las víctimas del terrorismo. A mi juicio —y esto sería una enmienda que no he podido presentar por cuestiones reglamentarias—, la creación de un instrumento especial destinado a la protección de las víctimas del terrorismo debería constituir —insisto, a mi juicio— un objetivo irrenunciable y prioritario de la Unión Europea.